Mais je veux dépasser ce stade de notre débat car je connais l'importance pour notre institution de ce qui est en train de se jouer. Dans le respect des pleines compétences et de l'autorité de la légitimité de la Banque centrale européenne, nous devons renforcer la transparence, l'équilibre, le calendrier de désignation des membres de cette institution, au delà de ce qui est écrit dans la lettre du traité. Et c'est pour cette raison que je tends une main aux autres groupes pour qu'ensemble nous continuions cette bataille comme institution unie vis à vis du Conseil, de l'Eurogroupe et du Conseil européen, pour que nous puissions obtenir, sur la base des six critères que nous avons définis au sein de la commission des affaires économiques et monétaires, une amélioration de la procédure, et j'espère avoir votre soutien en ce sens.